Domnule președinte, doamnă comisar, vreau de la bun început să felicit raportorii, raportoarea, este un raport foarte ambițios, mă bucur că a mers bine și negocierea cu Consiliul, și felicit Comisia pentru că propune simultan cu lansarea modificării directivei

Ce aș dori eu să spun însă, doamnă comisar, este că ar trebui să vedem cum am putea ca, în țările în care infrastructura rutieră este mai puțin dezvoltată, să ajungem acolo și cu dezvoltarea infrastructurii, evident, și cu sistemul de supraveghere, pentru că degeaba avem un sistem de supraveghere dacă nu avem o infrastructură de calitate, și mă bucur foarte mult că directiva revizuită vizează atingerea unor obiective importante, între care acelea de înjumătăți până în 2030 numărul de accidente.